Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo riusciti a costruire un consenso in tempi record attorno alla necessità di gestire, in maniera comune e solidale, le frontiere esterne dell'Unione europea, che diventano ora frontiere comuni di tutta l'Unione europea. A differenza dei muri, la Guardia costiera e di frontiera europea sarà formata da persone, che avranno di fronte altre persone, migranti, i cui diritti fondamentali dovranno essere rispettati e nei confronti dei quali esiste un preciso obbligo congiunto e solidale di ricerca e salvataggio in mare. L'istituzione di questa agenzia rappresenta un primo passo verso una gestione comune del fenomeno migratorio. Ma non illudiamoci da sola non sarà in grado di risolvere le sfide di breve, medio e lungo termine poste dal fenomeno migratorio.